Je ne comprends donc pas qu'on puisse considérer que la crise est un alibi, et je m'insurge contre cette affirmation.